Dobbiamo discuterne nell'ambito di una più generale discussione sulla crisi industriale che si sta avendo in Europa e sulle politiche che l'Unione europea deve fare per contrastare questi effetti così devastanti.